Mes chers collègues, ce rapport promeut le principe du salaire minimum européen, que nous n'accepterons jamais. Cette idée fumeuse entraînerait forcément un nivellement par le bas, une dégradation des pays les plus avancés en matière de politique sociale, salariale, et un recul des droits sociaux des travailleurs. Et comme le diable se cache dans les détails, j'ajouterai que je vois dans le vocabulaire employé, racisme systémique, discrimination structurelle l'imprégnation pernicieuse d'une gauche extrême.

Bref un rapport typique dont seule l'Union européenne a le secret notre ruine économique d'un côté et la soumission civilisationnelle à l'islamo gauchisme, de l'autre.